Voorzitter, de ECB, de Europese Centrale Bank is eigenlijk de machtigste instelling van de Europese Unie. Maar waar staat deze instelling op dit moment? Als we kijken naar vorige week zien we dat ook deze instelling sterk verdeeld is. De eurozone zelf is al verdeeld tussen noord en zuid en verschillende landen, instellingen, politiek tussen landen en binnen landen.

Ik had graag gezien wat mevrouw Lagarde daar nou van vond, maar zij is hier niet. Zij voert de politiek van de lege stoel. En wie zijn de verliezers in dit gehele spel? Dat zijn de spaarders die hun spaartegoeden zien verminderen. Dat zijn de gepensioneerden die hun pensioenen zien krimpen en dat zijn jongeren die niet aan de bak komen en je vraagt je af waar moet dat naar toe met deze euro? Er is een nakende recessie en de burgers staan weerloos aan die krachten blootgesteld.